Ich möchte in diesem Zusammenhang nur darauf verweisen, dass es auch darum geht, innerhalb der Europäischen Union dem Geist der Haager Konvention zum Durchbruch zu verhelfen. Da haben wir noch groteske Situationen. Ich nehme mal zwei Beispiele. Zum einen hat Dänemark einerseits die Haager Konvention unterschrieben, hat sich aber innerhalb der Europäischen Union ein Opt out zusichern lassen. Das führt zu der grotesken Situation, dass Kinderrückführungen nach Kanada stattfinden, aber nach Österreich nicht stattfinden können. Hier haben wir noch Nachholbedarf. Zum Zweiten geht es auch darum, überhaupt die Adoptions Erziehungs und Sorgerechte innerhalb der Europäischen Union zu harmonisieren. Beispielsweise können in Großbritannien im großen Stil Adoptionen ohne die Zustimmung der Eltern stattfinden. Hier haben wir noch Hausaufgaben zu machen.